Wir müssen alles tun, um die Schuldigen zu finden und sie vor Gericht zu stellen.

Das muss schonungslos und ohne Rücksichtnahme passieren, unverzüglich. Aber wir müssen uns auch fragen, welche Auswirkungen solche Verbrechen auf die Berufsausübung von Journalisten haben.

Eine lebendige Demokratie braucht unabhängigen Journalismus das ist wie die Luft zum Atmen. Journalisten müssen ungehindert ihrer Arbeit nachgehen können, ohne Angst vor Repression, Verfolgung oder gar Tod. Deshalb müssen wir allen Versuchen, die Unabhängigkeit der Medien zu beschneiden und die Freiheit der Berufsausübung einzuschränken, mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Vor allem aber braucht es dringend eine Legislativinitiative zum Schutz von Whistleblowern